Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'Union européenne entretient depuis de nombreuses années une relation particulière et forte avec les pays ACP.

Tel est le cas pour le secteur de la banane, où les pays ACP ont bénéficié d'un régime commercial préférentiel pour leurs exportations vers l'Union européenne. Cette préférence a été contestée devant l'OMC, notamment par les pays d'Amérique latine qui sont de gros exportateurs de bananes.

2009. En raison du partenariat privilégié qu'elle entretient avec les pays ACP, l'Union européenne a cependant souhaité aider les pays ACP producteurs de banane afin qu'ils puissent faire face à cette concurrence accrue.

Dans le rapport que nous voterons demain, le Parlement européen réaffirme son engagement et son soutien aux pays ACP producteurs de banane et j'en suis très heureux.